hæstvirtur forseti ég þakka brýninguna það er mjög mikilvægt að við vöndum verkin í fjárlaganefndinni á því ári sem framundan er eða fram að kosningum ég hef einmitt lýst því yfir að eftir áramót munum við í nefndinni fara ofan í þá verkferla sem hafa verið í fjárlagaferlinu ég tel að við getum bætt vinnubrögðin og gert þau markvissari að mörgu leyti ég tel að það ríki samstaða innan nefndarinnar um það að ræða þau mál fordómalaust eftir áramótin hins vegar vil ég vekja athygli á því þegar háttvirtir þingmenn ræða um umframkeyrslur umframfjárlög og ónýttar fjárheimildir sem stofnanir eru að flytja með sér yfir hver áramót jafnvel leggja þá liði saman þær stofnanir sem fara umfram fjögur prósent á fjárheimildum og þær stofnanir sem eiga kannski inneignir yfir áramót umfram fjögur prósent þar er um gjörólík vandamál að ræða ég kalla það varla vandamál ef ábyrgir forstöðumenn stofnana vilja leggja eitthvað til hliðar ef kæmi til óvæntra skakkafalla í rekstri viðkomandi stofnunar þá er mjög mikilvægt fyrir margar stofnanir að eiga einhverjar fyrningar til að geta tekið á slíku vandamáli háttvirtir þingmenn samfylkingarinnar margir hafa gefið það í skyn að þetta sé ákveðið vandamál að stofnanir sem eiga inneignir ár eftir ár og fara með það fram yfir áramót að það þurfi að taka á þeim málum ég vil einfaldlega vara við því ég tel að með slíku byggjum við upp þann hvata að menn eyði alltaf öllum fjárveitingum hvers árs það er ákveðinn hvati í því fjárlagakerfi sem nú er að menn séu aðsjálir í fjármálum leggi til hliðar ef óvæntir atburðir koma upp í rekstri einstakra stofnana þannig að ég verð ekki sammála því að það sé um agaleysi að ræða þegar forsjálir forstöðumenn stofnana leggja til hliðar um hver